um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn um umhverfismál og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið sem nánar er tilgreind í tillögunni sjálfri tilskipunin breytir meðal annars eldri skilgreiningu umhverfismati og þeim þáttum sem ber að horfa til um mat á umhverfisáhrifum tilskipunin hefur það að markmiði að einfalda stjórnsýslu auðvelda mat án þess að draga úr réttarvernd umhverfisins sem þegar er fyrir hendi þá er henni ætlað að styrkja ákvarðanatöku umhverfisvernd og einfalda regluverk innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar hérlendis og er gert ráð fyrir því að hæstvirtur umhverfisráðherra leggi fram frumvarp til laga um breytingar á lögum númer hundrað og sex tvö þúsund um mat á umhverfisáhrifum á yfirstandandi þingi